Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con este debate de hoy en la Cámara y con la resolución que se aprobará a continuación hemos querido destacar la importancia que tiene este Acuerdo de asociación Unión Europea Ucrania en la perspectiva europea de este país y ―como se ha recordado en este debate― un elemento esencial de dicho acuerdo es una cláusula democrática de respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y el respeto de las reglas del juego democrático. Es evidente que el juicio, la condena y la situación humanitaria de Yulia Timoshenko y de otras personas violan flagrantemente el espíritu y la letra de esta cláusula democrática. Por lo tanto, este Parlamento tiene que manifestar su solidaridad con estas personas, pedir que se respeten plenamente sus derechos, condenar firmemente el uso de la fuerza como se ha constatado y, desde luego, permitir que en las próximas elecciones puedan concurrir los líderes de la oposición, muchos de los cuales, como Yulia Timoshenko, están encarcelados en estos momentos. Por eso coincido con lo que ha dicho el Comisario, señor Füle, en el sentido de que no se puede proceder en estas circunstancias a la firma del acuerdo de asociación, y desde luego este Parlamento no debería proceder a su ratificación. En segundo lugar, creo que, sin cuestionar la celebración del campeonato europeo de fútbol, que está efectivamente organizado también por Polonia y me dirijo a usted, señor Comisario la Unión Europea debería tratar de dar una respuesta articulada, ya que se supone que estamos intentando establecer una política exterior y de seguridad común, de tal manera que los representantes de la Unión Europea y de sus Estados miembros puedan actuar